já ég ætla að verja lífeyrissjóðakerfið með kjafti og klóm svo því sé bara til haga haldið hvers vegna vil ég gera það það þarf að verja kerfið vegna þess að sporin hræða við sáum það þegar alþingi tók upp á því að einkavæða bankana þegar rætt var um fé án hirðis í sparisjóðunum og allar þær góðu ráðstafanir leiddu þessar stofnanir og nánast íslenska ríkið beinlínis í þrot svo einfalt er það þetta kerfi lifði af og ég ætla að verja það og ég treysti því að stór meiri hluti þingmanna muni gera það síðan er

en ég tek eftir því að sumir þingmenn gera það mjög ítrekað að trufla ræðumenn í pontu með frammíköllum og öðru slíku ég er einn af þeim sem þarf að einbeita mér þegar ég er að tala og mér finnst þetta svolítið ankannalegt undir fundarsköpum sem banna slíkt að það skuli gegndarlaust leyft í þingsal að menn kalli jafnvel úr hliðarsal ég bið háttvirta þingmenn að taka eftir og virða ræðutíma og ræðumann já takk fyrir það en standa þeir undir því þegar það var lofað já ég fór yfir það hér áðan þeir juku mikið lífeyrisréttindi eins og hæstvirtur innanríkisráðherra lýsti þegar froðan var sem mest svo hvarf froðan en straumurinn hefur verið jafn upp á við og þeim hefur tekist að halda lífeyrisréttindunum þannig að þau hafa hækkað meira heldur en laun á sama tíma ég held

verja það og það gerum við með því að taka á því vandamáli sameiginlega innan lífeyrissjóðanna